Pane předsedající, směrnice o spotřebitelském úvěru zvýšila úroveň ochrany před některými predátorskými půjčkami, např. umožněním odstoupit od úvěru do 14 dnů bez udání důvodu. Přesto kontrolní orgány i nadále zjišťují různé závady při kontrolách poskytovatelů a zprostředkovatelů nebankovních spotřebitelských úvěrů, např. reklamy nabízející úvěry, které často neobsahují všechny zákonem předepsané údaje. V České republice se jedná např. až o polovinu kontrolovaných případů. Vítám proto, že zpráva vyzývá k posílení dohledu nad reklamními akcemi s cílem předejít šíření klamavých nebo nepravdivých informací. Zmíním ještě jeden specifický problém, jedná se o tzv.

Narůstající počet poskytovatelů těchto na první pohled rychlých a dostupných půjček těží z vágních pravidel. Výsledkem je spotřebitel, který leckdy netuší, za jak nevýhodných podmínek si sjednal úvěr, a který se snadno dostává do problémů se splácením.